frú forseti ég beini máli mínu til hæstvirts forsætisráðherra en hinn fimmtánda mars árið tvö þúsund og þrjú samþykkti alþingi samhljóða þingsályktunartillögu sem kvað á um að fela ríkisstjórninni að setja á stofn nefnd er vinni að gerð tillagna um aðgerðir til verndunar búsetu og menningarlandslags í árneshreppi á ströndum í ályktuninni er hnykkt á með leyfi forseta árneshreppur á ströndum er á margan hátt einstök jaðarbyggð

auk þess er þar að finna fjölbreyttar minjar um búsetu og atvinnuhætti þjóðarinnar í greinargerð með þingsályktunartillögunni er lagt til að þjóðin taki höndum saman og gripið verði til aðgerða sem tryggi byggð og búsetu í árneshreppi á ströndum nú er þar enn búið á um fimmtán heimilum og íbúar þar eru í kringum fimmtíu ég vil vitna í ummæli forsætisráðherra davíðs oddssonar á þinginu nítjánda nóvember tvö þúsund og þrjú en hann segir með leyfi forseta ég tel að sú samstaða sem náðist um þingsályktunartillöguna hafi verið afar sérstæð í þinginu og mikilvæg þannig að ríkisvaldið í hvaða mynd sem það er statt hefur hvorki efni né ástæður til að draga lappirnar hvað þetta varðar ég held einmitt að sú niðurstaða þingsins að álykta sérstaklega um þetta byggðarlag sitt einmitt þá sérstöðu og því sé ástæðulaust að draga ályktanir um önnur byggðarlög inn í það af hálfu ríkisstjórnarinnar var síðan skipuð nefnd sem skilaði tillögum sínum í nóvember tvö þúsund og fjögur um aðgerðir til verndunar búsetu og menningarlandslags í árneshreppi tillögur nefndarinnar kveða á um að aðgerðirnar verði skilgreindar sem tilraunaverkefni tl fimm ára með sjálfstæðan fjárhag og sérstaka verkefnisstjórn það verði á ábyrgð ríkisstjórnar íslands og falli undir forsætisráðuneytið forsætisráðuneytið skipi þriggja manna verkefnisstjórn sem beri ábyrgð á framkvæmd verkefnisins og ber fjármunum sem veitt er til þess í nánu samráði við hreppsnefnd árneshrepps og aðra heimamenn varðandi hugmyndir að einstökum verkefnum og framkvæmd þeirra í skýrslunni eru tíunduð bæði hugmyndafræðileg nálgun og bein verkefni sem vinna ber að hér á þinginu lýsti núverandi samgönguráðherra þá í umræðum og sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og iðnaðar og byggðamálaráðherra núverandi miklum stuðningi við þetta mál þess vegna bíðum við nú eftir að þessu sé hrundið í framkvæmd á grundvelli þeirra tillagna sem hafa verð lagðar fram og samþykktar alþingis því beini ég þeim spurningum til hæstvirts forsætisráðherra hvað líður framkvæmd þessara tillagna og hvaða aðgerða hyggst ríkisstjórnin grípa til til þess að standa þar með við vilja alþingis hvað varðar sveitabúsetu í árneshreppi á ströndum